Ik wil het graag hebben over de mogelijkheid om vluchtelingen en drenkelingen in een land buiten de Europese Unie aan land te brengen.

Ik ga ervan uit dat dat een theoretische mogelijkheid is die momenteel helemaal niet kan.

Je kunt daar geen juristen hun werk laten doen, je kunt daar geen vertalers neerzetten, dus daar is geen mogelijkheid tot een serieuze afweging van een persoonlijke zaak.

Ik zie die mogelijkheid voor aanlanden van vluchtelingen en drenkelingen buiten de Europese Unie als een handreiking aan lidstaten die daarmee denken hun thuismarkt te bedienen, maar ik ga ervan uit dat dit niet gebeurt binnenkort.